meðflutningsmenn mínir eru ásbjörn óttarsson ásmundur einar daðason guðbjartur hannesson guðmundur steingrímsson og lilja rafney magnúsdóttir svo að tillagan er fram borin af sex þingmönnum norðvesturkjördæmis tillagan er svohljóðandi alþingi ályktar að fela mennta og menningarmálaráðherra að skilgreina vestfirði sem vettvang kennslu í sjávarútvegsfræðum og vettvang rannsókna á málefnum hafsins og strandsvæða meðal annars á sviði atferlis og veiðarfærarannsókna og þorskeldis skilgreiningin verði höfð til hliðsjónar við ákvarðanir um fjárframlög og stuðning við fyrirtæki og stofnanir á vestfjörðum þetta verði gert í tengslum við þá heildarstefnumótun sem fram undan er af hálfu mennta og menningarmálaráðuneytisins í málefnum háskóla landsins og sem liður í því að marka hverjum landshluta sérstöðu í rannsóknum og kennslu og leggja grunn að uppbyggingu og verkaskiptingu á sviði rannsókna og háskólakennslu á landsvísu í greinargerð með frumvarpinu kemur fram að tillagan lýtur að stefnumörkun háskólastarfs í landinu annars vegar og markvissum stuðningi og stefnu fyrir atvinnulíf á landsbyggðinni hins vegar mennta og menningarmálaráðherra hefur boðað heildarendurskoðun á málefnum háskólanna slík endurskoðun kallar á skýrari stefnumótun en verið hefur þar sem umsvif háskólastarfsemi hafa aukist ört í landinu undanfarin ár við mótun mennta og rannsóknastefnu háskólastigsins er mikilvægt að horfa til sérstöðu háskólasvæðanna og nýta sem best það atgervi og þær stofnanir sem fyrir eru í hverjum landshluta þegar taka þarf ákvarðanir í atvinnumálum er einnig mikilvægt að líta til nýsköpunar og þróunarmöguleika í samstarfi atvinnufyrirtækja og háskólaumhverfisins á vestfjörðum hefur nú þegar þróast háskóla og rannsóknaumhverfi með háskólasetri vestfjarða rannsókna og fræðasetrum háskóla íslands í bolungarvík og á patreksfirði vestfjarðaakademíunni fræðslumiðstöð vestfjarða sem raunar lagði grunn að háskólastarfi á vestfjörðum

atvinnufyrirtæki og sveitarfélög í fjórðungnum sameinuðust fyrir fjórum árum um stofnun háskólaseturs vestfjarða ásamt háskólunum í landinu atvinnuþróunarfélagi vestfjarða og fleirum háskólasetrið hefur nú byggt upp námsleið í haf og strandsvæðastjórnun í samstarfi við háskólann á akureyri á sama tíma hefur hafrannsóknastofnunin á ísafirði verið að gera merkilegar veiðarfærarannsóknir í samstarfi við impru nýsköpunarmiðstöð og hraðfrystihúsið gunnvör og matís hafa verið með þorskeldistilraunir auk þess sem ný rannsókna og fræðasetur háskóla íslands í bolungarvík og á patreksfirði náttúrustofa vestfjarða og snjóflóðasetur veðurstofu íslands hafa sinnt umhverfis snjóflóða og dýralífsrannsóknum svo að nokkuð sé nefnt nú þegar ákveðið hefur verið að skerpa stefnumótun íslenska háskólastigsins liggur beinast við að byggja á þeim grunni sem þegar er til orðinn þannig telja tillöguflytjendur eðlilegast að miða rannsókna og fræðastarf á vestfjörðum við málefni hafsins og strandsvæða almennt slík skilgreining mundi efla rannsóknastofnanir á vestfjörðum og einnig þau atvinnufyrirtæki sem nú þegar sinna rannsóknum og þróunarstarfi vestfirðir eru náttúruleg rannsóknastofa á sviði

rannsókna og fræðasetur þau sem fyrir eru hafa góð tök á innbyrðis samstarfi sem og samstarfi við atvinnufyrirtæki í nágrenninu þar má nefna vélsmiðjur rafmagnsverkstæði sjávarútvegsfyrirtæki til dæmis þorskeldisrannsóknir hraðfrystihússins gunnvarar og hátækniframleiðslu ein og þrjá x technology vinnur að þetta þróunar og rannsóknastarf mætti efla enn frekar og nýta í þágu háskólastigsins og atvinnulífsins á vestfjörðum í sóknaráætlun fjórðungssambands vestfirðinga sem samþykkt var á síðasta þingi þess er lögð áhersla á aukinn stuðning við þróunar og nýsköpunarstarf innan sjávarútvegsins til dæmis í fiskeldi kræklingarækt sjávartengdri ferðaþjónustu og nýjungum í matvælaframleiðslu þar er einnig hvatt til þess að rekstrargrundvöllur og núverandi námsframboð háskólaseturs vestfjarða verði tryggt til framtíðar ásamt nauðsynlegu fjármagni til frekari uppbyggingar nýrra námsbrauta í sóknaráætluninni er skorað á stjórnvöld að tryggja áfram fjármögnun til rannsóknastarfs á vestfjörðum og lagt til að rannsóknamiðstöð í þorskeldi verði staðsett þar í þessu sambandi má einnig minna á að í vaxtarsamningi vestfjarða sem er hluti af byggðaáætlun landshlutanna og er raunar í greianrgeðrinni nefnd gildandi byggðaáætlun sem gæti valdið misskilningi en þar er átt við vaxtarsamning vestfjarða og þar er litið til nálægðarinnar við auðlindir sjávarútvegsins það er fiskimiðin og og þar er hvatt til þess að byggt verði upp öflugt rannsóknaumhverfi í samstarfi við hafrannsóknastofnun matís og nýsköpunarmiðstöð íslands til dæmis um innfjarðarannsóknir uppbyggingu kræklingaræktar og önnur nýsköpunar og þróunarverkefni á sviði sjávarútvegsins þannig frú forseti er þessi þingsályktunartillaga í góðu samræmi við þá stefnumótun stjórnvalda og stefnumótun sveitarfélaganna sjálfra og atvinnulífsins sem þegar hefur komið fram í nágrannalöndum okkar er að finna ýmis dæmi þess hvernig öflugar háskóla og rannsóknastofnanir hafa orðið til á grundvelli skilgreiningar sérstöðu af því tagi sem hér er lögð til má til dæmis nefna háskólann í tromsö í noregi sem hefur skilgreint sig á alþjóðavísu sem miðstöð rannsókna og kennslu í málefnum haf og strandsvæða á norðurslóð meðal annars varðandi lífríki sjávar veiðar vistkerfi loftslag vatna og sjávarlíffræði lífsskilyrði sjávardýra fæðuval og fæðuframboð auðlindastjórnun og umhverfishagfræði svo að nokkuð sé nefnt frú forseti á þjóðfundi sem nýlega var haldinn vestur í bolungarvík um málefni vestfjarða kristallaðist mjög skýrt hversu sjávarútvegurinn er mikilvæg undirstaða fyrir atvinnulíf og búsetu á vestfjörðum þróun undanfarinna ára hefur sýnt okkur að sjávarútvegur á vestfjörðum er ekki aðeins útflutningsatvinnuvegur og framleiðslugrein hann getur verið og hefur með samstarfi og samþættingu við rannsóknaumhverfið orðið hvati og uppspretta nýsköpunar í tæknigreinum eins og til dæmis hátæknifyrirtækin marel og þrjá x stál ber órækt vitni um sjávarútvegsfyrirtæki eru því ekki aðeins mikilvægir vinnuveitendur heldur er atvinnuvegurinn sem slíkur uppspretta þjónustu rannsókna og nýsköpunar þó að hefðbundinn sjávarútvegur megi muna sinn fífil fegurri frá því á tímum togaraaldar á vestfjörðum er hann enn þá ein af meginstoðum atvinnulífs okkar vestfirðinga árið tvö þúsund og fimm höfðu tólf hundruð sextíu manns atvinnu af sjósókn og fiskvinnslu á vestfjörðum um fjörutíu prósent allrar þjónustu á svæðinu tengist sjávarútvegi beint eða óbeint það er þarna sem sérstaða svæðisins liggur og þarna sem sóknarfærin er að finna frú forseti stjórnvöld hafa nú þegar sett sér markmið í þeim byggðaáætlunum sem samþykktar hafa verið á undanförnum árum að jafna aðstöðu milli landshluta bæta búsetuskilyrði á landsbyggðinni og efla þannig samkeppnishæfni landsins í heild það vill stundum gleymast þegar talað er um samkeppnishæfni okkar íslendinga og möguleika í samskiptum og viðskiptum við aðrar þjóðir að landið samanstendur af hinum ólíku byggðarlögum sem hvert um sig hafa sína sérstöðu og sín sóknarfæri það er yfirlýst markmið stjórnvalda að efla landshlutakjarnana og treysta búsetu í þeim byggðarlögum sem glímt hafa við viðvarandi fólksfækkun það er einnig yfirlýst markmið að atvinnulíf menntun menning og félagslegt jafnræði verði styrkt á landsbyggðinni þannig að byggðarlögin nái að laga sig að örri samfélagsþróun og hröðum breytingum í atvinnuháttum í þeirri stefnumótun hefur sérstök áhersla verið lögð á gildi menntunar og menningar aukinnar nýsköpunar og atvinnuþróunarstarsemi í því skyni er þessi þingsályktunartillaga fram borin hún miðar að því að virkja sem best fjármagn hugvit og atgervi á forsendum þess sem fyrir er og veita kröftunum þar með í ákveðinn farveg með því að skilgreina sérstöðuna leggjum við grunn til að byggja á sóknarfæri framtíðarinnar frú forseti að svo mæltu legg ég til að þessari tillögu verði vísað til menntamálanefndar og að þar verði meðal annars leitað álits úr ráðuneyti byggðamála